Zwanzig Jahre Binnenmarkt sind in der Tat ein Anlass, auf diese Erfolgsbilanz zurückzuschauen. Es ist so, wie die Kollegin Gebhardt sagte Der Binnenmarkt hat die europäische Idee, die europäische Philosophie nach vorne gebracht, daran besteht kein Zweifel. Nach außen hin ist der Binnenmarkt global selbstverständlich ein Erfolg. Schauen wir aber in den europäischen Binnenmarkt hinein, werden wir feststellen, dass einige mehr profitiert haben, andere weniger. Für Deutschland ist die Bilanz sehr, sehr gut. Die Kreditanstalt für Wiederaufbau hat ausgerechnet, dass allein für Deutschland der Binnenmarkteffekt einen Betrag von 30 Milliarden Euro jährlich ausmacht in Verbindung mit dem Euro. Auf der anderen Seite sehen wir, dass die Produktivität in der Peripherie nachlässt. Sehr geehrter Herr Kommissar, liebe Kollegen, lassen Sie uns die Binnenmarktakte Nummer II, lassen Sie uns diese 20 Jahre Binnenmarkt zum Anlass nehmen, uns darüber Gedanken zu machen, wie wir diese ungleichgewichtige Entwicklung, diese Leistungsbilanzunterschiede innerhalb der Europäischen Union, wie wir das in den Griff bekommen. Wenn wir das nicht schaffen, wenn nicht jeder einen Vorteil im Binnenmarkt sieht, dann wird der Binnenmarkt langfristig an Glaubwürdigkeit und Legitimität verlieren.